Ich werde Sie nicht alle zu Wort kommen lassen können das ist schlicht und einfach unmöglich. Deswegen schaue ich jetzt auf die Uhr Wir haben 15.54 Uhr, und um

Ich erinnere Sie Sie haben eine Minute.